Úvodom chcem povedať, že si vážim úsilie Európskeho parlamentu o cielené postupné zlepšovanie postavenia žien v európskej spoločnosti. V rozličných správach, odporúčaniach, nariadeniach vplývame na členské krajiny, aby vo svojich právnych systémoch vytvárali lepšie podmienky pre uplatňovanie žien vo verejnej správe, podnikateľskom prostredí, v riadiacich pozíciách, ale aj pri vykonávaní bežnej práce v zamestnaní či v domácnosti. Aj keď je nesporné, že toto úsilie Európskeho parlamentu prináša isté výsledky, myslím si, že popri ďalších námetoch na zlepšenie postavenia našich žien, ako v tomto prípade pri uplatňovaní sa v podnikateľskom prostredí, by sme mali vynaložiť väčšie úsilie aj na vyhodnotenie spätnej väzby navrhovaných opatrení, aby sme videli, ktoré z opatrení sú účinné a pomáhajú nám plniť očakávané ciele a ktoré zatiaľ z nejakých dôvodov nefungujú. Potom by sme možno vedeli efektívnejšie navrhovať ďalšie kroky na zlepšenie postavenia našich žien a možno aj v podnikateľskom prostredí.